Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana ministrica, minister! Torej na svetovni konferenci o radiokomunikacijah bo novembra letos bodo sprejeta skupna pravila, ki bodo regulirala vpeljavo mobilnega omrežja pete generacije oziroma petG v unijo, kar seveda pomeni tudi v Glede na zakonodajne obljube Evropske komisije naj mi naj bi omrežje petG v Evropski uniji začelo polno delovati z letom dva tisoč dvajset, tako v javne kot v komercialne namene. Dostopno in razširjeno naj bi bilo po vseh večjih mestih, glavnih cestnih vpadnicah in Tehnologija naj bi segala tudi v naše domove. Ta tehnologija uporabniku prinaša številne prednosti, predvsem v obliki hitrejšega prenosa podatkov. Od tega bodo imeli veliko koristi seveda tudi ponudniki storitev, saj bodo ti lahko ponujali storitve, ki so sedaj dosegljivi le uporabnikom klasičnega dostopa do svetovnega spleta. Strokovna javnost pa si do vprašanja o vplivih zadevnega omrežja na okolje ter vprašanje potencialnih zdravstvenih posledic na ljudeh in živalih ni enotna. Prepričana sem, da ministra poznata mednarodno peticijo, ki jo je do šestnajstega maja dva tisoč devetnajst, podpisalo dvesto petintrideset tujih znanstvenikov in zdravnikov, ki so pozvali Evropsko unijo k moratoriju uvedbe zadevnega omrežja, in sicer do izvedbe neodvisne raziskave, ki bi nedvoumno izkazala, da uvedba zadevnega omrežja in povečano elektromagnetno sevanje ne bo imelo bistvenih vplivov in posledic na zdravje ljudi ter okolja. Znanstveniki zatrjujejo namreč, da bo uvedba omrežja petG na že obstoječe dvaG-, triG- in štiriG-omrežje izjemno dvignilo izpostavljenost radiofrekvenčnemu elektromagnetnemu sevanju, ki se je že izkazalo za škodljivega tako za ljudi kot za okolje. Vsi podpisani znanstveniki trdijo, da ima lahko tehnologija negativne zdravstvene in okoljske učinke zaradi povečanega in predvsem gostejšega horizontalnega elektromagnetnega sevanja. Drži pa, da na drugi strani veliko znanstvenikov zatrjuje nasprotno, da so takšne opazke nesmiselne in da petG-omrežje naj ne bi bilo škodljivo okolju. Dejstvo pa je, da se petG v svojem delovanju razlikuje od svojega predhodnika in v naše okolje uvaja nekatere novosti. V poslanski skupini SD sicer podpiramo razvoj novih telekomunikacijskih rešitev, a vselej menimo, da je pred takšnim posegom potrebno razčistiti polarizirano strokovno mnenje ter podati javnosti odgovore na zdravstvena in okoljska vprašanja. Zanima nas torej, kakšna je uradna ocena posledic vpeljave petG-omrežja v Sloveniji? Kdo je oceno pripravil? Ali bila v Sloveniji s strani pristojnih organov opravljena kakšna neodvisna raziskava, o posledicah vpeljave petG-omrežja? Prav tako, ali bila na nivoju Evropske unije opravljena kakršnakoli raziskava te zvrsti? Prosim za ustni odgovor na naslednji seji. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo. Poslanec Vojko ...